Gospođo predsjedavajuća, NATO je ključni okvir za europsku sigurnost. Iako postoji potreba za reformom kako bismo učinkovitije odgovarali na nove sigurnosne izazove, važno je da i Europska unija i Sjedinjene Države ostanu posvećeni ovom savezu. Legitimna je želja članica Unije za ostvarivanjem europske posebnosti u odgovorima na sigurnosne izazove. Prirodno je da svatko želi svoju sudbinu držati prvenstveno u svojim rukama i krojiti sustav za obranu prema svojim potrebama. Suradnja s globalnim partnerima u okviru NATO a nije prepreka tome. Dapače, poziv američkog predsjednika Trumpa na veće izdvajanje europskih država za obranu otvara priliku za jačanje europskog političkog utjecaja i naših obrambenih kapaciteta unutar saveza.